La Commission continuera à faire ce qui est nécessaire pour faciliter les investissements et pour assurer une concurrence loyale et transparente dans ce secteur. Comme je l'ai dit précédemment, la Commission s'engage à informer le Parlement dès qu'elle aura achevé les enquêtes en cours dans le domaine des exonérations de l'impôt sur les sociétés pour les ports. Elle s'est également engagée à expliquer au Parlement comment elle facilite les investissements dans les ports, comme elle l'a fait dans le règlement général d'exemption par catégorie dans de nombreuses affaires d'aides d'État.

Il se trouve que l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission couvre la situation, mais il y a une question de confiance entre les États et la Commission.